Señora presidenta, quedarse en casa en época de pandemia ha hecho que la propagación del COVID se reduzca, pero para millones de mujeres estar en casa no es sinónimo de seguridad, sino de violencia. Según datos de la OMS, en Europa las amenazas y la violencia contra las mujeres por parte de sus parejas se han incrementado un 60 Como señalan las Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres es la vulneración de derechos humanos más extendida en el mundo, y la pandemia no ha hecho más que agravarla. Por otra parte, en países como Polonia, Rumanía o Eslovaquia se aprovecha la pandemia para restringir los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Debemos combatir esta injusticia en las calles de Varsovia, sí, pero también legislando en esta cámara. Por todo esto, nos urge un mecanismo de vigilancia para la democracia y el Estado de Derecho y los derechos fundamentales que proteja especialmente los derechos de las mujeres, y también que la Comisión introduzca la violencia de género en la lista europea de crímenes.